ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um bókhald á þingskjali tólf hundruð og sextán með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á fertugasta og þriðju grein bókhaldslaga varðandi viðurkenningu bókara um að fella niður þá kvöð að ráðherra hlutist til að haldin séu námskeið fyrir þá sem óska eftir að kalla sig viðurkenndan bókara ráðherra skal einungis hlutast til um að próf séu haldin í þeim tilgangi með þessari breytingu er lögð til sú kerfisbreyting að fleiri menntastofnunum verði gefið tækifæri til að bjóða upp á slík námskeið og breytingin skapar möguleika fyrir þá sem unnið hafa sem bókarar í fleiri ár og telja sig ekki þurfa námskeiðs við en treysta sér til að fara beint í áður en próf er þreytt að ganga beint að prófborði til að öðlast þessa viðurkenningu samkvæmt ákvæðum frumvarpsins munu þeir sem óska eftir því að fá viðurkenningu sem bókari þreyta til þess sérstakt próf en kostnaður vegna þessara prófa er greiddur af þeim sem prófin taka með próftökugjaldi er því ekki gert ráð fyrir að frumvarp þetta hafi í för með sér viðbótarútgjöld fyrir ríkissjóð þessi breyting á lögum um bókhald var lögð fram með öðru stærra frumvarpi með breytingar á lögum um bókhald og breytingar á lögum um ársreikninga á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi ekki komu fram neinar athugasemdir frá umsagnaraðilum varðandi þessa grein það frumvarp hlaut hins vegar ekki afgreiðslu og eru aðrir efnisþættir þess til frekari athugunar í ráðuneytinu og var því farin sú leið að flytja einfalt breytingafrumvarp um þessa óumdeildu þætti virðulegi forseti ég mælist til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu